Provocările cu care se confruntă întreaga planetă la capitolul schimbări climatice impun acorduri internaționale din ce în ce mai solide și mai puternice în ceea ce privește colaborarea între țări pe diferite paliere, pentru că nicio țară nu poate reuși singură. În plus, aceste acorduri internaționale trebuie să fie susținute la nivel național de politici care să fie asumate de toți partenerii publici și privați. Consider că este important ca toate țările să colaboreze pentru stabilirea unor reguli clare privind destinația terenurilor, agricultura, biocarburanții, zonele industriale sau de locuit și schimbarea destinației terenurilor, mai ales în cazul zonelor împădurite, care joacă un rol esențial în procesul de reducere a emisiilor de carbon, dar și de prevenire a inundațiilor și a alunecărilor de teren. Este important, totodată, ca Uniunea Europeană și statele membre să continue procesul de dezvoltare a resurselor durabile de bioenergie, dar fără să fie afectate zonele agricole.